virðulegi forseti framganga ríkisstjórnarinnar í málum er varða aðild íslands að evrópusambandinu er ámælisverð hún er það vegna þess að ríkisstjórnin er að göslast áfram með utanríkisráðherrann í broddi fylkingar með það að markmiði að reyna að koma málum svo fyrir að aðildarferlið verði stöðvað eða stöðvist án þess að hafa til þess umboð þingsins og hún forðast að treysta sér til þess að koma hér inn í þingið og æskja skýrs umboðs utanríkisráðherra hefur gengið fram með lögfræðiálit vopnaður lögfræðiáliti til að reyna að finna því stað að hann sé ekki bundinn af ályktun alþingis það lögfræðiálit verður götóttara og götóttara eftir því sem meira er lesið í því forsendurnar sem menn gefa sér í álitinu eru rangar allt byggir það á tilvitnun í einn danskan fræðimann sem hins vegar höfundar álitsins eru svo óheppnir að hafa sést yfir það að sá sami fræðimaður skrifaði sérstaka grein um sérstöðu utanríkismála í þessu samhengi og komst að þeirri niðurstöðu að þingheimur í danmörku hafi alltaf stjórnað gerðum ríkisstjórnar í utanríkismálum það er líka þannig að það er þingræðisvenja á íslandi og hana ber að virða öll stór skref í utanríkismálum þjóðarinnar hafa alla tuttugustu öld og allt fram á þennan dag stafað frá alþingi íslendinga hvort sem það er þingsályktunartillaga tryggva þórhallssonar nítján hundruð þrjátíu og eitt um að ísland æski upptöku í þjóðabandalagið þingsályktunin um aðild að sameinuðu þjóðunum nítján hundruð fjörutíu og sex aðildin að nato nítján hundruð fjörutíu og átta aðildin að efta nítján hundruð sjötíu og svo aðildin að e s b tvö þúsund og níu það er ekki rétt að þetta séu þingsályktanir í skilningi tuttugasta og fyrstu grein stjórnarskrárinnar þetta eru þvert á móti þingsályktanir sem veita umboð til samninga og síðan í kjölfarið eftir að samningur liggur fyrir er sá samningur lagður fyrir þingið og staðfestur með þingsályktun í samræmi við tuttugustu og fyrstu grein stjórnarskrárinnar virðulegi forseti það er auðvitað þannig að sú ákvörðun sem hæstvirtur utanríkisráðherra kynnti í morgun hefur ekki verið tekin að undangengnu samráði við utanríkismálanefnd hann sagðist vera að hugleiða þetta á fundi með utanríkismálanefnd nýverið en það hefur ekki verið virt tuttugasta og fjórða grein þingskapalaga um samráð við utanríkismálanefnd maður spyr líka hvar er ákvörðun ríkisstjórnarinnar hvar er hin formlega afgreiðsla ríkisstjórnarinnar á þessu máli og verður að vitna þá til nýgengins l landsdóms sem gerir ríkar kröfur um að ríkisstjórnin komi að umfjöllun um meiri háttar mál því að væntanlega er upplausn samninganefndarinnar meiri háttar utanríkismál virðulegi forseti ríkisstjórnin leggur til úttekt á stöðu aðildarviðræðna og stöðu evrópusambandsins það finnst mér í sjálfu sér alveg skynsamleg hugmynd ég held að það gæti verið okkur mjög gott að fara yfir þetta mál af yfirvegun hér á alþingi í vetur en það verður þá þeim mun óskiljanlegra að ríkisstjórnin sé að taka skref eins og það að leysa upp samninganefnd hafandi ekki séð niðurstöðu þeirrar úttektar tilgangur úttektarinnar verður þá veigaminni og það er grafið undan þinglegu forræði á sviði utanríkismála sem íslensk stjórnskipun og íslenskt þingræði hvílir á það er auðvitað þannig að ísland býr við undarlegar aðstæður við erum land í höftum við horfum fram á það að hagvöxtur er lítill okkur gengur illa að fjölga verðmætum störfum fram undan eru kjarasamningar þar sem innlegg hæstvirts fjármálaráðherra er að biðja menn að stilla kröfum í hóf þegar menn hafa horft fram á hrikalega kjaraskerðingu sem afleiðingu af veikburða gjaldmiðli staða þjóðarinnar í alþjóðlegum samanburði er grafalvarleg launakjör þjóðarinnar og kaupmáttur þjóðarinnar í samanburði við nágrannalönd er þannig að það þarf að fara allt austurhluta evrópu til ríkja sem nýverið hafa gengið til liðs við evrópusambandið til þess að finna hliðstæður í kaupmætti við þessar aðstæður er það gríðarlegt alvörumál að loka leiðum íslenskrar þjóðar til aukinnar verðmætasköpunar og betri kjara og að koma í veg fyrir að við getum byggt velsæld okkar á traustari grunni ég vil þess vegna undirstrika mikilvægi þess að við tökum alvöru umræðu um aðild að evrópusambandinu við erum að flytja störf úr landi vegna þess að e e s samningurinn dugar okkur ekki lengur við erum í sjálfheldu gjaldeyrishafta og það er brýnt